Señor presidente, yo me sumo a la preocupación que está mostrando esta Cámara por la reaparición del fascismo y por su simbología. Me sorprende, sin embargo, que casi nadie haya citado que la mayoría de las expresiones históricas del fascismo han tenido relación con la exaltación de la patria más que otra cosa, y siempre con el desconocimiento del otro. Hay que combatir este sentimiento, esta subcultura humana. Y hay que hacerlo —como muy bien decía el ministro estonio— teniendo a la sociedad alerta, es decir, estableciendo una cultura general de combate de esta subcultura, de esta tentación humana y hacerlo educando en los valores de la ciudadanía, en el conocimiento de la historia y hacerlo también sancionando cuando los comportamientos merezcan sanción incluso penal. Toda esta cultura hay que articularla y me sumo a los esfuerzos en favor de que emprendamos una verdadera batalla contra esto.